Un aspect important al dezbaterii de astăzi l au constituit criticile referitoare la transparența și corectitudinea alegerilor locale din 31 octombrie. Acestea au vizat în mod justificat influența crescută a guvernului asupra media, rolul politic al serviciilor secrete și adoptarea noii legi electorale, care defavorizează partidele de opoziție.

În acest sens, salut angajamentul UE în procesul de reformă și democratizare, reconfirmat cu ocazia summitului de luni. Parteneriatul cu Ucraina este unul firesc și pentru România, ținând cont de rolul important pe care îl joacă în regiunea Mării Negre și de provocările comune din domeniul securității energetice. Cum s a întâmplat deja în cazul Republicii Moldova, este prevăzută finalizarea unui acord de mic trafic de frontieră cu Ucraina, în concordanță cu normele UE. Țara mea și a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru lansarea planului de acțiune al UE privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii ucraineni.